aðdraganda og orsökum erfiðleika og falls sparisjóðanna það hefur nokkuð verið fjallað um þetta mál í tengslum við frumvarp sem nýverið var lagt hér fram klárað og afgreitt um heildarlöggjöf um rannsóknarnefndir en það hefur verið til umfjöllunar í allsherjarnefnd frá því í desember síðastliðnum lagt fram af forsætisnefnd í kjölfar skýrslu þingmannanefndar og ályktunar sem samþykkt var frá henni einum rómi hér í þinginu sextíu og þrjú núll álitinu svokallaða sem hún hefur verið kölluð þessi tillaga felur í sér að alþingi ályktar að skipa þriggja manna rannsóknarnefnd sem er ætlað að leita sannleikans um aðdraganda og orsök rekstrarerfiðleika og gjaldþrots íslenskra sparisjóða

tilgreindur sá rammi sem þessari rannsókn er ætlaður hún byggir að öllu leyti á þeirri löggjöf sem við samþykktum hér fyrr í dag um rannsóknarnefndir í stuttu máli er lagt til að forsætisnefnd verði falið að skipa þriggja manna nefnd til að rannsaka starfsemi íslenskra sparisjóða í samræmi við frumvarp til laga um rannsóknarnefndir sem allsherjarnefnd hefur afgreitt hér er því lögð fram tillaga frá allsherjarnefnd í heild sinni sem við gerum ráð fyrir að taka inn til umræðu í nefndinni á milli fyrstu og síðari umræðu hér um þessa þingsályktun þannig að ég mun þá gera frekari grein fyrir þeim sjónarmiðum sem hér liggja til grundvallar